Dus veel wijst erop dat hier niet alleen op basis van pure economische criteria is beslist. Daarom, mijnheer Špidla en mevrouw Kroes, vragen we u vandaag twee dingen ten eerste, dat u uw ijzersterke competentie op het vlak van de concurrentie eventueel alsnog gebruikt en inzet om na te gaan of die grootscheepse staatssteun die in sommige lidstaten is toegezegd, inderdaad te verzoenen is met de Europese regels.

Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat de geloofwaardigheid van de Europese Commissie hier op het spel staat.

We rekenen erop dat u ook in dit dossier uw reputatie hard maakt en ervoor zorgt dat de autoriteit van de Europese Commissie niet wordt uitgehold. Dat is absoluut niet ironisch bedoeld. Ten tweede, Europa moet absoluut met een nieuw industrieel project komen voor de autosector. We moeten niet terugblikken, we moeten niet kijken naar gemiste kansen.

Als we dat nu doen, dan kunnen we ervoor zorgen dat die nieuwe elektrische wagen met Europese technologieën wordt gemaakt en dat we in de toekomst niet met elektrische wagens rijden van Chinese makelij.